Herr Präsident, Herr Kommissar! Die bilateralen Beziehungen EU Russland sind tatsächlich auf dem niedrigsten Stand seit 1990, und sie taumeln weiter dem Abgrund entgegen. Wir stehen vor einer prinzipiellen Entscheidung Wie wollen wir Frieden und partnerschaftliche Beziehungen mit Russland im Interesse der Lösung gravierender Probleme auf unserem Kontinent in unmittelbarer Nachbarschaft, Kollegin Harms, der EU und Russland und auch unsere Verantwortung für Konflikte in anderen Regionen der Erde künftig gewährleisten?

20. Jahrhunderts, aber auch der letzten zwei Jahrzehnte lehren uns Stabilität und Frieden, Lösungsansätze bei allen unterschiedlichen Interessenslagen beteiligter Akteure sind nicht gegen, sondern nur mit Russland umzusetzen. Liebe KollegInnen, liebe Berichterstatterin, wir haben beim Bericht darüber diskutiert, ob die Beziehungen auf gegenseitiger Abschreckung basieren sollen. Ich bleibe dabei Das ist falsch! Wir manövrieren uns immer tiefer in die Sprachlosigkeit und Sackgasse. Angesichts der Spannungen, Rüstungswettläufe und einer wachsenden politischen und militärischen Konfrontation muss zu Differenzen ein sachlicher, kritischer sowie ergebnisorientierter Dialogleitfaden ohne Vorbedingungen in Angriff genommen und entwickelt werden, und dazu gehört auch die Aufhebung der gegenseitigen Sanktionsregime, die es oft statt der parlamentarischen Zusammenarbeit gibt. Die EU sollte ihre durchaus berechtigte kritische Bewertung der Innen und Außenpolitik Russlands durch eine selbstkritische Analyse ihrer eigenen Politik ergänzen.